Und Sie hatten völlig Recht, als Sie vorhin darauf hingewiesen haben Dies ist ein Feld, auf dem die Bürgerinnen und Bürger Europas mehr von unserer Union erwarten. Wir begrüßen auch, dass Sie sich sehr ausdrücklich und klar zum Grundsatz des effektiven Multilateralismus bekennen, dass Sie die Sicherheitsstrategie nicht auf die klassischen Felder der Außen und Sicherheitspolitik einschränken, sondern wie Sie es selber dargelegt haben die verschiedenen Felder

Wir begrüßen auch sehr stark, dass Sie das Prinzip der Prävention ins Zentrum rücken. Doch die hohe literarische Note trifft nicht immer auf eine gleich gute Note für die praktische Substanz.

Das Stichwort des operativen Hauptquartiers, das wir seit Langem fordern, kommt nicht vor. Es wird vorgeschlagen, Haushaltsmittel der EU zusätzlich für Militärforschung ausgegeben, während die Mitgliedstaaten selber weniger dafür ausgeben. Die Wahrheit ist konkret, hat Hegel gesagt, und das gilt auch für Ihre Strategie. Wenn Sie so viel Prävention wollen, warum ändern Sie dann die Struktur Ihres Dienstes so, dass die Direktion für Sicherheitspolitik, Konfliktprävention und Mediation aufgegeben wird? Wieso versuchen Sie, Geld, das für Prävention vorgesehen ist, für den Export von Rüstungstechnologien zu verwenden?

Und zu glauben, dass die EU in der Lage wäre, eine Art Ersatz NATO oder NATO light zu bilden, die für Landesverteidigung zuständig ist, hat einfach mit den Realitäten Europas nichts zu tun.